Helaas zijn dat noties die heel veel mensen in de wereld vandaag niet kennen. We kennen in alle uithoeken natuurlijk oorlogssituaties.

Ik heb hier heel veel argumenten gehoord die eigenlijk niet ter zake deden.

We kunnen wel blaffen, maar we kunnen niet bijten.